La reducción de la brecha salarial es un hecho necesario y fundamental, pero para que ello sea posible, para conseguir esa igualdad, no basta con que las mujeres ocupen el espacio que les pertenece en el ámbito público, político y económico. También los hombres tienen que asumir la responsabilidad que les toca —que nos toca— en el ámbito privado. Las dos son caras de una misma moneda y para eso hay que tener medidas que incentiven obviamente en las dos direcciones. En el otro tema —digamos— controvertido, el tema de las cuotas, estoy a favor. Llámenle paridad, llámenle listas cremallera, llámenle como quieran, pero hay que incentivar la igualdad de oportunidades y la paridad, la presencia igual en los órganos de decisión económica y política, y como por la vía natural no se da, hay que hacerlo por la vía de la incentivación. Esto es lo que estamos haciendo, lo que estamos promoviendo y lo que espero que mañana también la mayoría de la Cámara apoye. Creo que es necesario también recordar que, cuando hablamos de discriminación, no hay que hablar solamente de hombres y mujeres, sino también de muchas opciones de identidad sexual que no están suficientemente reconocidas.

Y, finalmente, creo que también es bueno recordar que de esta crisis económica y financiera en la que estamos es necesario salir con propuestas no solamente verdes, sino que tengan también una visión de género que no solamente no discrimine sino que ayude a las mujeres a ocupar ese espacio social y laboral que hasta ahora no tienen.